Az Európai Parlament joggal lehet büszke arra, hogy a világon mindenütt kiáll az emberi jogok mellett. És ez nagyon fontos, hiszen az emberi jogok, az alapvető jogok jelentik az Európai Uniónak a lényegét, az alapjait. Többen megkérdeztük már, én is megkérdezem joggal várjuk e el az Unióba belépni szándékozó országoktól, hogy tiszteletben tartsák az alapvető értékeinket? De mi van azokkal az uniós országokkal, amelyek már tagjai az Uniónak, és mégsem tartják be az alapvető jogokat? Ön, Alelnök Úr, azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy nincs illiberális demokrácia. Ön is, én is pontosan tudjuk, hogy a magyar kormány az illiberális demokráciát építi, és azt hirdeti. És én persze értem, hogy mind a Parlament, mind a Bizottság bele van fáradva a magyar ügyekbe. De mégis meg kell kérdeznem, mi lesz az Európai Unióból, ha sem a Bizottság, sem a Parlament nem hajlandó kiállni az alapvető értékei mellett? Mit mondjunk azoknak az állampolgároknak, akik szenvedő alanyai a jogsértéseknek, a jogbiztonság hiányának? Sőt, ebben a Parlamentben is vannak olyan demokratikus erők, amelyek párt vagy frakcióérdekekből fedezik az illiberális demokráciát, a nem demokratákat. Mit mondjunk a választópolgároknak ezekben az esetekben? Azt gondolom, nem fordíthatunk hátat az érdekeiknek, nem hátrálhatunk meg gyáva módon, hanem igenis ki kell állni ezek mellett az értékek mellet minden körülmények között. Azt gondolom, Európának, az Európai Uniónak nincs más jövője, mint az értékeihez való ragaszkodás. Azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy kidolgozzuk azokat a hatékony mechanizmusokat, amelyeknek a segítségével ezek az esetek megelőzhetőek.

Határozott és bátor lépésekre van szükségünk akkor, amikor ezt megköveteli a helyzet. Nem bújhatunk el a saját gyávaságunk mögé, mert az ennek az Európai Uniónak a végét jelenti.